Pomiješali ste SAD, pomiješali ste Rusiju, a na kraju zamislite i to da bi europska vojska mogla djelovati i u Mađarskoj i Poljskoj.

Ali ipak, reći ću sljedeće, evo Sirija, kao dobar primjer. U Siriji ratuju SAD i Rusija. Tko trpi posljedice?

Migrante koji dolaze iz tih područja upravo stranka kojoj pripada gospođa Storch želi iskoristiti za razbijanje Europske unije.